Zuerst möchte ich dem Team der Schattenberichterstatter des Rechtsausschusses und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, den Mitarbeitern und allen, die an diesem hervorragenden Ergebnis mitgewirkt haben, danken. Ohne die konstruktive und faire Zusammenarbeit mit der Kommission und mit der belgischen Präsidentschaft wäre es sicher nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Ich bin wie Sie sich denken können als Berichterstatterin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, zum einen, weil wir erhebliche Verbesserungen gegenüber der alten Richtlinie erreicht haben, und zum anderen, weil wir neue Wege für eine bessere Zahlungsmoral eingeführt haben. Das Ziel ist erreicht, na, ich möchte lieber sagen, die Weichen sind gestellt, um die Liquidität der KMU, der kleinen und mittleren Unternehmen, zu verbessern und für Investitionen in neue Produkte, in neue Jobs und in neue Verfahren zu sichern. Warum war es erforderlich, diese Richtlinie zu verbessern? Das Gesetz aus dem Jahr 2000 war unverbindlich und wenig effizient.

Die Reform wurde auch von den kleinen Unternehmen gewünscht, die im Rahmen des Small Business Act ihre Wünsche geäußert haben, dass die Zahlungsmoral in Europa erheblich effizienter gestaltet werden soll. Zu den Ergebnissen Zum einen haben wir einen neuen Weg beschritten. Wir haben strikte Regeln. Grundsätzlich gilt die 30 Tage Frist mit wenigen Ausnahmen, und die müssen begründet werden. Wir haben höhere Verzugszinsen eingeführt, nämlich 8 Wir haben die Beitreibungskosten auf eine einheitliche Summe festgelegt, ganz unbürokratisch 40 Euro, und wir haben erreicht, dass die kleinen Unternehmen ihre Rechte einfacher durchsetzen können als bisher. Die zweite Seite des neuen Weges sind aber die positiven Anreize und die neuen Instrumente, zum Beispiel das Benennen von Auftraggebern mit guter Zahlungsmoral, die verstärkte Information der kleinen Unternehmen über ihre Rechte, Abschlagszahlungen und Förderung alternativer Streitschlichtungsmechanismen. Dieses Gesetz ist auch ein Gesetz zu better regulation und es wird auch für die EU Institutionen gelten. Darauf sind wir besonders stolz, denn Sie ahnen es sicherlich nicht alle waren davon begeistert. Selbstverständlich gab es auch einige Konflikte

Zum Ersten Im Parlament gab es am Anfang sicherlich große Unterschiede, große Meinungsvielfalt.

Die Kommission war sicherlich nicht immer zufrieden mit unseren Ansätzen, auch mit der Erweiterung auf Business to Business aber ich denke, wir haben insgesamt ein gutes Ergebnis erreicht. Problematisch war der Rat. Es ist bedauerlich, dass der Rat seinem Ziel, den kleinen Unternehmen zu helfen, nicht immer gerecht geworden ist. Das bedauere ich besonders für die relativ reichen und gut strukturierten Länder wie Deutschland und Österreich. Zu den Verbänden kann ich nur sagen, sie waren konstruktiv, auch wenn wir selbstverständlich nicht immer ihre Meinungen akzeptieren und ihren Meinungen folgen konnten. Als Resümé die nächsten Schritte Nach der morgigen Abstimmung erwarten wir, dass der Rat die letzte positive Abstimmung vornimmt, und dann können die Mitgliedstaaten dieses Gesetz umsetzen. Wir erwarten, dass es nicht erst zwei Jahre dauert, bis die Umsetzung erfolgt, sondern dass die Mitgliedstaaten bereits im Januar nächsten Jahres mit der nationalen Umsetzung beginnen.